Toho se však dá docílit změnou jeho filozofie, tedy tím, že již nebudeme paušálně navyšovat všechny rozpočtové kapitoly, ale provedeme audit smysluplnosti dnes financovaných projektů, a výdaje na ty neživotaschopné prostě seškrtáme. Uspořené prostředky pak budeme soustředit do oblastí, jako je vnitřní trh, jehož funkčnost je klíčem k ekonomickému růstu a konkurenceschopnosti celé Unie.